herra forseti það er mér mikil ánægja að leita hér líka heimildar alþingis á því að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og níu tvö þúsund og tólf um breytingu eins og hæstvirtur forseti gat um á átjánda viðauka við e e s samninginn sem fjallar um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum vinnurétt og jafnrétti kynjanna

herra forseti að vegna þess að hér hafa orðið töluverðar umræður um starfsmannaleigur allar götur síðan árið tvö þúsund og fimm og af slíkum málum hafa sprottið erfið dómsmál millum íslands og erlendrar stofnunar að þessi tilskipun sem ég hér ræði varðar ekki nýlegt dómsmál fyrir efta dómstólnum í máli eftirlitsstofnunar efta gegn íslandi sem er númer e tólf tíu en það fjallaði um útsenda starfsmenn og tilskipun sem að þeim lýtur níutíu og sex sjötíu og eitt e b samanber lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör þeirra það eru lög númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og sjö meginmarkmið með þessari breytingu sem ég mæli hér fyrir er að setja sérstakan ramma um kjör og réttindi starfsmanna á vegum starfsmannaleigna um leið og það er tekið tillit til þess að fyrirtæki þurfa vissulega ákveðinn sveigjanleika við ráðningu starfsfólks í þessari tilskipun er kveðið á um það að ráðningarkjör starfsmanna á vegum starfsmannaleigna skuli ekki vera lakari en þeirra starfsmanna sem ráðnir hafa verið beint til hlutaðeigandi notendafyrirtækja hér er möo herra forseti verið að reyna að setja undir þann leka sem við höfum sum í ádeilum okkar á fyrri tilskipanir kallað félagsleg undirboð það er meðal annars kveðið á um að starfsmenn á vegum starfsmannaleigna skuli líka vera tímanlega upplýstir um störf sem kunna að losna innan þeirra fyrirtækja sem nýta starfskrafta þeirra á þeim tíma sem þeir starfa fyrir það þetta er gert til þess að auka tækifæri þeirra

óleyfilegt að krefja starfsmenn um greiðslu fyrir að útvega þeim atvinnu hjá notendafyrirtækinu eða fyrir að gera ráðningarsamning eða stofna til ráðningarsambands við notendafyrirtækið eftir að starfsmannaleigan hefur tekið að sér verkefni fyrir það tiltekna fyrirtæki þá er gert ráð fyrirþví að á þeim tíma sem starfsmaður á vegum starfsmannaleigu sinni störfum fyrir notendafyrirtæki skuli veita honum nákvæmlega sama aðgang að hvers konar aðbúnaði og sameiginlegri aðstöðu sem starfsmenn viðkomandi notendafyrirtækis njóta til dæmis samgöngum eða mötuneyti nema gild rök leiði til annars vegna hlutlægra þátta aðildarríkin eiga einnig að sjá til þess að ógild verði eða það verði hægt að ógilda öll ákvæði sem banna eða hindra að ráðningarsamband komist á milli notendafyrirtækisins og starfsmanns á vegum starfsmannaleigu eftir að verkefni hans hjá notendafyrirtækinu á vegum starfsmannaleigunnar lýkur það er sem sagt verið að auka hér rétt þeirra starfsmanna sem koma til starfa til tilteknu notendafyrirtæki í gegnum starfsmannaleigu og auka möguleika á því að stofna sjálfstætt ráðningarsamband milli viðkomandi starfsmanna og viðkomandi fyrirtækis eftir að því tímabili sem starfsmannaleigan hefur haft milligöngu um að kraftar þeirra séu nýttir hjá fyrirtækinu þetta er mjög jákvætt það skal líka samkvæmt þessari tilskipun kveðið á um viðeigandi ráðstafanir ef svo fer að starfsmannaleigur eða notendafyrirtæki fari ekki að ákvæðum tilskipunarinnar og gerist brotleg við ákvæði hennar og þá einkum varðandi viðurlög við brotum og viðeigandi málsmeðferð til handa þeim sem á er brotið aðildarríkin geta sett lög eða stjórnsýslufyrirmæli sem eru launamönnum hagstæðari eða auðvelda eða heimila gerð kjarasamninga milli aðila vinnumarkaðarins sem eru þá hagstæðari launamönnum en ella innleiðing á tilskipuninni sem ég nefndi hér áðan tvö þúsund og átta hundrað og fjögur e b kallar á breytingu á lögum um starfsmannaleigur sem eru númer hundrað

hyggst leggja fram lagafrumvarp á þessu löggjafarþingi til þess að innleiða ákvæði tilskipunarinnar sem í hinum fyrri málum sem ég hef hér mælt fyrir í dag munu þær lagabreytingar sem af frumvarpi hæstvirts ráðherra hljóta ekki hafa neinn umtalsverðan kostnað í för með sér eða stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi af því að þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar var hún eins og allar slíkar

og það er þess vegna sem ég óska hér með þessari tillögu eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að það megi aflétta þessum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til virðulegi forseti að tillögu þessari verði vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar þegar umræðu um hana lýkur hér í dag